Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, din punctul meu de vedere, directiva aduce îmbunătățiri îmbucurătoare, însă insuficiente. Cu toții știm că unul dintre cele mai mari motive pentru care absorbția de fonduri europene este limitată îl reprezintă însăși achizițiile publice la nivel european.

Vorbim aici de o directivă, și nu de un regulament. Acest lucru înseamnă că fiecare stat membru, fiecare guvern, fiecare parlament are puterea de a implementa în forma în care doresc ei această directivă, și nu așa cum s ar cere, în mod uniform la nivel european.

Că vor exista din nou posibilități de a acorda contracte după dorințele politice ale guvernelor. În acest context, aș vrea să atrag atenția asupra Guvernului României, care deja a acordat puterea primarilor să aloce contracte rudelor.